Tak się szczęśliwie składa, że debatujemy dokładnie po debacie, która dotyczyła sytuacji w Syrii. Rzeczywiście w rezolucji Parlamentu Europejskiego, o której teraz rozmawiamy, jest to dosyć istotne.

Zasługuje na uznanie również to, że jest to jednoznaczne stanowisko Parlamentu Europejskiego w tej bulwersującej przecież sprawie. Druga rzecz to jest to, że pan komisarz dużą część swojego wystąpienia poświęcił na wytłumaczenie, dlaczego pani Ashton nie będzie na tej sesji.